Señor presidente, un escándalo más que se añade a los muchos que han salido.

No puede ser considerado una cuestión de fraude exclusivamente nacional porque hay claramente elementos transfronterizos y es especialmente escandaloso porque ese se produjo en plena época de austeridad en Europa y se siguieron produciendo otros incluso después de los grandes escándalos financieros de 2007 y 2008 bancos que reclamaban la devolución de impuestos que jamás habían pagado.

Entonces, tenemos que ver cómo afrontamos eso a nivel europeo, porque uno de los grandes problemas es que los Ministerios de Hacienda nacionales no se coordinan lo suficiente para dar una respuesta a este fenómeno.